Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame la Présidente, chers collègues, une satisfaction enfin le prix du péage du transport routier plafonné par cette nouvelle directive Eurovignette pourra, à l'avenir, inclure les coûts des nuisances sonores et de la pollution atmosphérique.